L'urgence absolue, ce sont les voies légales, y compris l'immigration économique, celle du travail, quel que soit le pays d'origine.

Alors, pourquoi, dans le même temps, ferme t on la porte à ceux qui viennent du Sud, de Syrie, de la Corne de l'Afrique? Pourquoi a t on l'obsession de les renvoyer chez eux, de les empêcher de partir? Deux poids, deux mesures. Seuls des critères objectifs permettront à l'Union européenne d'avoir une politique cohérente basée sur des faits et non sur des fantasmes qui alimentent la peur et le rejet de l'autre. Les États membres s'en éloignent chaque jour davantage.